A Evropa by měla dokázat, že si je vědoma své odpovědnosti a dokáže hájit nejlepší zájem dítěte.

Už jste tady o tom mnozí z vás hovořili. Děti musí být identifikovány, musí získat ochranu a péči, kterou potřebují. Myslím, že nikdo z nás nebude litovat prostředků na naplnění těchto opatření. Je potřeba vyčlenit řádné finanční prostředky a také personální kapacity.